og býð háttvirta alþingismenn velkomna til vetrarþings að loknu jólahléi og óska þeim og starfsmönnum gleðilegs árs og þakka fyrir gott samstarf á liðnu ári